Wolontariat to jedna z najważniejszych dziedzin życia, w której obywatele mogą uczestniczyć w życiu społecznym. Poprzez wolontariat dajemy możliwość obywatelom obywatele dają sobie taką możliwość by pomagać, by tworzyć rzeczywistość niekoniecznie przez zaangażowanie stricte polityczne. Korzystając z tej okazji, że rozmawiamy dzisiaj o wolontariacie, chciałem powiedzieć i złożyć głęboki hołd tysiącom wolontariuszy, którzy dzisiaj w moim kraju i na Ukrainie pracują nad tym, by Mistrzostwa Europy 2012 przebiegły jak najlepiej.